Se pravi, všeč mi je film Gospodar prstanov, ker prikazuje, različno zgodovino, večih ljudstev, ki so med seboj povezana. tudi se mi zdi, tako ko je, več teh, bi rekel, Vilinci pa Rohoanci, pa je in se mi zdi tako, da nekako vpliva na človeško nezavedno in, neka razumevanja nekih stvari, ki so skozi film prikazana, predvsem ta glavna poanta, da lahko še tako majhno bitje, premaga največje zlo. In kljub temu, da imajo škratje neke moči pa Vilini moči, na koncu, v bistvu glavno vlogo odigra en majhni Hobit, ki potuje skozi te dežele in nosi, prstan v Goro pogube, kjer ga na koncu seveda zopet ne sam, ampak s pomočjo, bitja Goluma, vseeno uspejo vreči v lavo, kjer se ta prstan kasneje izniči in tudi njegova moč. Aja, zdaj sem jaz na kratko že opisal zgodbo tega filma, pravzaprav v vsaki, v vsakem filmu je ena zgodba, mogoče opišem zgodbo, Kraljeva vrnitev, kjer na prestol že več sto leti ni sedel pravi kralj, na prestolu vladajo sicer ljudje kot nekaj namestniki kralja, kralj, ki je po krvni liniji kralj, pa se boji tega, svojega nasledstva, ker je njegov prednik Ilzidur, bil, pravzaprav podvržen, slabosti, gospodarja prstana, se pravi tega prstana. In zato, tudi kasneje se on pa odloči, da preko bitk in vsega, pride na prestol in pravzaprav ta film je meni zelo všeč. Kateri izletniški kraj vam je všeč in zakaj? za izletniški kraj bi izbral kraj Pekel pri Borovnici. Prvič zato, ker ni oddaljen in se mi zdi en, izmed prezrtih biserov slovenske narave, kjer pravzaprav v neki dolini obstajajo zelo lepi slapovi, niso tako znani, tako da ni velike gužve, ni tako velikega obiska. In kadarkoli si tam, je lahko zanimivo. Si je pa te slapove vredno ogledati v različnih letnih časih in v vsakem letnem času imajo neki svoj čar. glavne znamenitosti tega kraja bi lahko kar opisal, to je, Borovnica pri Vrhniki, ena od znamenitosti, ki jih sicer je zgodovinska, v tem kraju, je ostal največji viadukt, železniški most v času med prvo in drugo svetovno vojno. V drugi svetovni vojni so ga pravzaprav zavezniki večkrat bombardirali, ker je to glavna povezava železniške proge Ljubljana-Trst. Po koncu vojne pa so se odločili, da ga ne bodo obnavljali, ampak so progo zgradili drugje, malo so jo podaljšali. Je pa pravzaprav material iz tega železniškega mostu takrat prišel zelo prav in večina po vojni zgrajenih hiš je zgrajena iz materiala tega železniškega mostu. pot do kraja Borovnice, je lahko iz več smeri, če gledamo, da potujemo iz Ljubljane v Borovnico lahko potujemo preko, Brezovice, Notranjih Goric, Podpeči ali pa, to je regionalna cesta, lahko pa potujemo od Ljubljane proti Vrhniki po, avtocesti, izvoz Vrhnika. Na Vrhniki se orientiramo po tabli za muzej Bistra. No, to je tudi ena od znamenitosti na tej poti, Tehniški muzej, Bistra, to je, mislim, da je to celo Tehniški muzej Slovenije, eden največjih. zelo zanimivo za ogled in pa kasneje se pot nadaljuje do vasi Borovnica, kjer sem že opisal, ta še en steber tega viadukta stoji in pa pot v Pekel, kjer so te slapovi zelo lepi ... Kateri poklic mi je všeč in zakaj? Pravzaprav mi je všeč poklic, ki ga upravljam, zdi se mi, da lahko z učenjem nenasilne komunikacije pripomorem k spremembam v tem svetu, in sicer, da se spremembe dogajajo skozi male ljudi, ki se naučijo komunicirati, izražati svoja čustva, s tem, izboljša komunikacijo v medsebojnih odnosih znotraj družine, zgled so svojim otrokom, to se prenese potem v naslednjo generacijo pravzaprav se, svet po malih kamenčkih spreminja na ... in pravzaprav mi je zato moj poklic všeč. Poleg tega, da opravljam pogovore z ljudmi, je tukaj tudi, ti prvi telefonski pogovori, samo naročanje, ljudje so zanimivi, kako se mogoče včasih opravičujejo, izogibajo. Pa vseeno najdemo neko skupno točko za sodelovanje in, pravzaprav potem ti ljudje, večina po končanem nekem programu, ki ga v službi imamo, v smislu nenasilne komunikacije, večina ljudi pove, da jim je bilo težko priti, da niso vedeli, kaj naj da pa so pravzaprav sami pogovori in pa delavnice ter praktična izvedba, ki jo delamo, presegli njihova pričakovanja in da so se naučili nekaj, kar jim bo koristilo naprej v življenju tudi veliko jih te stvari bile pomembne, da bi se to že tudi vneslo v šolski sistem, če ne v osnovni šoli pa sigurno v srednji šoli bi mogel obstajati predmet Komunikacija in pa seveda tudi učenje o čustvih. mogoče tudi, zakaj razlike med spoloma niso tako velike, kot jih mi poudarjamo, in da bi bilo tega znanja, ko bi ga ljudje imeli, bi bilo tudi več sodelovanja med samimi, kar bi se seveda lahko kasneje preneslo v gospodarstvo in tudi v politiko. všeč mi je navaden goveji golaž, ki ga skuham sam. Zakaj mi je všeč? Ker dam notri sestavine, ki jih obožujem, in, tudi moji ožji družinski člani so se navadili na moj golaž in ga zelo radi jejo, hvala lepa, nasvidenje. No, v predhodnem sem že približno opisal te jedi, pa bi se tukaj mogoče pa še osredotočil na segedin. Potrebujemo, kilo svinjine, kilo kislega zelja in ponovno meso naj bo svinjska vratovina, brez kosti. Samo jo narežem na kocke, dodam čebulo in jo približno dve uri pražim v pečici na sto osemdeset. sem v petlitrski lonec prepraženo čebulo ... kislo zelje, vržem na cedilo, prevrem, liter in poparim. S, to vodo, odvisno od okusa, eni ljudje imajo rajši bolj kisel segedin, eni manj. In te sestavine potem v petlitrskem loncu zmešam, dodam paradižnikovo mezgo ter zalivam ali z navadno vodo ali pa vodo, s katero sem prej opral kislo zelje. Kot sem že omenil, odvisno od okusa, vse skupaj še dvajset minut povrem in segedin je pripravljen za na krožnik. Katera knjiga vam je bila všeč in zakaj? Pravzaprav so mi bile vedno všeč, knjige, ki so mi pomagale spremeniti moja življenjska prepričanja, zelo mi je všeč opis zgodb drugih ljudi. Tudi, knjige o filozofiji in duhovnosti, prav posebej bi lahko rekel, da nimam ene same knjige, ampak več knjig iz psihologije, filozofije in duhovnosti, v katerih lahko najdeš nekaj, kar v naših osnovnih in srednjih šolah. Ampak z leti upam, da se bo tudi to nekako v učni program vneslo, da smo svobodna razmišljujoča bitja, ne pa, da smo, pravzaprav neki roboti stereotipov in predsodkov, ki jih poberemo in potem živimo naprej. Se pravi, knjige, ki ti spremenijo življenje, so mi všeč. Nimam pa posamezne knjige, da bi vam zdaj rekel: "Točno tole morate prebrati in potem se bo vaše življenje spremenilo." Na kratko opišite vsebino te knjige pa recimo, da je to knjiga Peklenska gugalnica doktor Sanje Rozman, kjer opiše razna vedenja, knjiga govori o odvisnosti od odnosov. V poglavjih poskuša na začetku knjige, avtorica opisati kaj prav, katera vedenja pravzaprav so vedenja, ki so odvisniška. In na koncu ugotoviš, da so to vedenja, ki jih ima večina ljudi. Vendar jih imajo nekateri, če damo od lestvice ena do deset do pet. odvisniška stanja so pa od pet do deset in pravzaprav sama tudi v nadaljevanju ponuja tudi, nadomestiti ta ozaveščena vedenja, katera želiš spremeniti in s tem seveda spremeniš tudi kakovost svojega življenja, predvsem odnosi postanejo bolj zadovoljujoči in pravzaprav življenje se spremeni na nekaj boljšega, tako da bi priporočal to knjigo tudi ostalim ljudem. Katera naravna katastrofa vam je ostala v spominu in zakaj? zdaj trenutno imamo covid, Je pa od naravnih katastrof mi je ostal v spominu najbolj žledolom. moram reči, da sem človek narave in me je zelo prizadelo, kako pravzaprav je ta žledolom uničil ogromna področja gozdov, ki so se, dobesedno spremenila, tudi sam, ko sem obiskoval te ene in iste gozdove, se mi zdi, da za časa mojega življenja se ne bodo nikoli več vrnila v tako stanje, kot so bila nekoč. Saj je tudi do osemdeset procentov drevja bilo polomljenega, kasneje je še lubadar napadal, tako da tukaj obstajajo celi predeli gozdov, ki so pravzaprav podobni nekim slikam iz, dokumentarnih oddaj, kjer sprožijo atomsko bombo in ostane samo še neka opustošena pokrajina. Katero orodje se vam zdi najbolj uporabno iz zakaj? različno orodje, to pomeni, lahko bi naštel tudi kelo, nekaj zidarskega orodja. Zanimivo, z eno čisto navadno lopato, s katero pravzaprav lahko delaš marsikaj, premetavaš zemljo, pol lahko z lopato štihaš, se mi zdi, da tako, ja, zanimivo orodje. Drugače sem pa po osnovnem poklicu mizar in se mi zdi, da bi lahko naštel še vrsto orodij, ki so zanimiva, odvisno, kaj človek želi z njimi ustvarjati. Kateri letni čas vam je najbolj všeč in zakaj? recimo da jesen se mi zdi posebej zanimiva, ker pravzaprav se zelo veliko, do takrat se mi zdi, da je človek, a ne, spomladi je posejal, poleti opazoval, kako raste, no, jeseni pa se ti pridelki morejo pobrati. Tudi te čarobne barve jesenske, ko, ko, listje rumeni, rdeči se mi zdi še posebej čarobno. Mogoče je to povezano tudi s tem, da sem se v tem letnem času rodil in takrat tudi praznujem svoj rojstni dan, tako da ja. Mislim, da jesen mi je najbolj všeč od vseh štirih letnih časov. Slabe plati jesenskega letnega časa imamo globalno segrevanje, se mi zdi, da ni neke, take jeseni, ki bi bila konstantna, ampak se samo iz poletja, ki je zelo vroče pravzaprav, da je jesen vedno krajša in se zaradi razlik v temperaturi kar prevesi v zimo. Se pravi, ta letni čas, če bi se ga dalo, bi jaz raztegnil na več mesecev, sedaj pa se zgodi, da je, ne vem, en mesec ali pa samo petnajst dni pa potem že vsega skupaj konec. kateri hobi vam je najbolj všeč in zakaj? moj čebelarstvo, že ... zakaj mi je všeč? Pravzaprav se tem niti nisem nikoli spraševal. Rad pa grem v čebelnjak, skrbim za čebele, zdi se mi, da je to na neki način kulturna dediščina, naravna dediščina in da govorijo, brez čebel tudi ne bi bilo življenja. In se mi zdi, da opravljam pravzaprav neko poslanstvo in vzdržujem svojih deset do petnajst družin čebel in mi je to zelo všeč, zelo se sprostim v čebelnjaku in uživam pri delu s čebelami. Slabe plati tega hobija so pa pravzaprav tudi, kdor ima čebele, ve, da je to pravzaprav konstantna skrb, razmišljanje o tem, opazovanje vremena, v katerem letnem času, katere dejavnosti, kaj je treba postoriti, kaj je treba spremeniti, kaj se trenutno dogaja v čebelji družini, kakšen je razvoj. Recimo letos ta pozeba, ki je vzela večinoma cvetlic, pa kljub temu na Barju, ko opazujem, čebelje družine, še vedno zalegajo, prinašajo cvetni prah. Katera domača žival vam je najbolj všeč in zakaj? Pravzaprav, nisem zopet govoril sem prej o čebelarstvu, če so čebele domače živali, potem so mi všeč čebele, ker brenčijo, seveda imajo tudi eno lastnost, da te pičijo in to boli, drugače pa, če stopiš malo bližje, imajo čebele en poseben vonj, tudi v čebelnjaku zelo diši. Danes se veliko govori o apiterapiji, pravzaprav spet nekaj, kar se ne zavedamo, pa ves čas imamo, če imamo to doma na dvorišču, tako da mi je pa naj bo čebela domača žival, ki mi je najbolj všeč. Kako je potrebno skrbeti za to domačo žival. že prej sem opisal, da pravzaprav za čebele je potrebujemo čebelnjak, jaz čebelarim v AŽ-panjih, to je klasični slovenski panj. se pravi potrebno skrbeti, da imajo dovolj hrane, če nimajo dovolj, se dodaja, skrbeti v smislu večkrat v spomladanskem času, ko je zelo močan čebelji razvoj, se pregledujejo na sedem do deset dni. čebele imajo eno slabo lastnost in to, da se zelo rade razmnožujejo, temu rečemo čebelarji rojenje in pravzaprav preprečevanje rojenja na različne metode vsako leto je malo drugače, vsako leto se naučiš, in tukaj je vedno pravzaprav neki izziv skrbi za domačo žival, čebelo. Kako vse ljudje ogrevajo svoje hiše? zelo zanimivo vprašanje, kot otrok sem živel pri starih starših, ki so imeli v vsaki sobi peč, ki se je kurila na drva. Kasneje, in mislim, da danes še kar nekaj ljudi se tudi tako ogreva, kasneje centralno ogrevanje, na drva, na plin. zelo veliko dela, sam samo več let kuril, veliko centralno za dvonadstropno hišo, kasneje sem se odločil za, toplotno črpalko, ki se mi zdi v tem trenutku mojega življenja idealna rešitev, cene so sprejemljive, ima, daje subvencijo, dobiš kredit, skratka, sam pa že tudi v kombinaciji s toplotno črpalko se mi zdi zanimiva tudi solarna energija na strehi. Tako da bi pridobil svojo energijo in na ta način preko toplotne črpalke ogreval tudi hišo. Mi je pa ostalo, iz otroštva, da imam v dnevni sobi kamin, ki jo redno kurim zaradi vzdušja, se mi zdi, da toplota drv pa vse glih spremeni, lahko tudi način življenja ... narekujte primer vabila na rojstnodnevno zabavo. lepo pozdravljeni, sem [ime in priimek], dne osemindvajsetega desetega tisoč devetsto enainsedemdeset vas vabim na rojstnodnevno zabavo ob moji petdesetletnici, praznovali bomo v gostilni Turšič, pričetek praznovanja ob, drugi uri popoldne, bodite točni, se vas veselim in lep pozdrav. narekujte primer rojstnodnevnega voščila. Vse najboljše za rojstni dan.